og hún hljóðar svo hver er ábyrgð byggðastofnunar á fyrirtækjum sem hún á hlutabréf í hún hljómar undarlega fyrst þessi spurning en eftir reynslu mína og upplifun í sumar og alveg fram á haust af störfum í byggðamálum þá er vel þess virði að spyrja þessarar spurningar vegna þess að það kom upp sú staða á vestfjörðum í litlu byggðarlagi sem er ekki einstök saga heldur er það sagan sem gerðist á bíldudal í sumar en þar gerðist það að fiskvinnslan lokaði það gerðist vegna þess að það er búið að selja allar aflaheimildir í burtu það er vegna kerfis sem framsóknarmenn og sjálfstæðismenn hafa staðið vörð um og það vill svo einkennilega til að þessi fiskvinnsla sem stendur þarna höllum fæti að byggðastofnun á þrjátíu prósenta hlut í fiskvinnslunni og á mann í stjórn það er haldinn fundur með þingmönnum kjördæmisins og þegar verið er að reyna að fá einhverjar upplýsingar um stöðu fyrirtækisins eða framtíðarstöðu og horfur í atvinnumálum fást engin svör það sem meira er það fást engin svör frá byggðastofnun ég hefði talið ef byggðamálaráðherra hæstvirtur væri með hugann við málið þá hefði hann auðvitað beint sínum manni í stjórn og til að koma upplýsingum til kjörinna fulltrúa fólksins um stöðuna í byggðunum mér finnst það vera stórundarlegt ef maður ber saman vinnubrögð hæstvirtur ráðherra í norðvestur kjördæminu þar sem hlutirnir eru bara látnir danka endalaust og síðan er borið

hafi kannað stöðuna og hvers vegna hafi hann þá ekki í ósköpunum komið því áleiðis til okkar þingmanna kjördæmisins en það tók atvinnuþróunarfélag vestfjarða marga mánuði að fá upp hver staðan væri í fyrirtækjunum sem um ræðir og maður spyr sig hvers vegna er þetta svona þá leitar maður svara í fyrri verkum ráðherrans maður sér það á heimasíðu ráðherrans kemur einfaldlega fram að hann segir að það eigi ekki endilega að vera að föndra við sjávarbyggðirnar þetta er kannski hluti af þessari stefnu ráðherrans hann telur bara að þetta komi sér ekki við og þetta sé bara einfaldlega föndur ef hann beitir sér fyrir því að sjávarbyggðirnar fái að nýta náttúruauðlindirnar sem eru við bæjardyrnar